Nicméně mi dovolte jednu věc, na kterou bych tady navázal, a je to bod číslo 1. Je to bod, kde vlastně Yana Toom tvrdí, že chce, aby byl představen nový finanční nástroj pro řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Ale my tu přeci máme revidovaný ESF, který dobře funguje. My tu máme Evropský globalizační fond.

Tyto dva nástroje, které dobře fungují a osvědčily se, tedy oslabíme a strčíme peníze do nástroje třetího? Místo toho, abychom Evropu zjednodušovali, se snažíme vytvořit Evropu složitější a vytvořit něco, co si bude vzájemně mezi sebou konkurovat. Doufám, že tato debata odpověděla na tuto otázku, a to je i důvod, proč tento bod já osobně nemůžu podpořit, i když podpořím celou zprávu.